virðulegi forseti ég mæli hér fyrir þingsályktunartillögu um að fela framkvæmdarvaldinu það er iðnaðarráðherra að afla upplýsinga þeirra er þörf er á til þess að við hér á alþingi sem og samfélagið allt getum unnið að upplýstri og vandaðri ákvörðun um lagningu sæstrengs til evrópu nýverið lagði iðnaðar og viðskiptaráðherra ragnheiður elín árnadóttir fram á alþingi skýrslu ráðgjafarhóps um raforkustreng til evrópu sú skýrsla byggir á vinnu ráðgjafarhóps sem þáverandi iðnaðarráðherra og núverandi háttvirtur þingmaður oddný g harðardóttir skipaði í júní tvö þúsund og tólf og var falið að kanna möguleikann á því að leggja sæstreng fyrir raforku á milli íslands og evrópu hópnum var ætlað að greina samfélagsleg og þjóðhagsleg áhrif verkefnisins tæknileg og umhverfisleg atriði og þar fram eftir götunum ráðgjafarhópurinn sem var þverfaglegur og þverpólitískur skipaður fulltrúum úr öllum flokkum auk helstu hagsmunaaðila skilaði skýrslu sinni þann tuttugasta og sjötta júní síðastliðinn

hljóðaði upp á einróma niðurstöðu það voru engin sérálit eða því um líkt og það er mjög ánægjulegt voru sem sagt sammála allur þessi breiði hópur í ályktun sinni um að frekari upplýsingar þyrftu að liggja fyrir áður en unnt væri að taka ákvörðun um framhald verkefnisins enn fremur lagði ráðgjafarhópurinn fram til ráðherra verkefnatillögu í sjö liðum sem þyrfti að afla sem næstu skref í þessari umræðu þingsályktunartillaga þessi miðar að því að hrinda í framkvæmd án tafar þeim tillögum sem settar eru fram í skýrslu ráðgjafarhópsins þær þarf að kanna vel sem undanfara ákvörðunar en ekki með ákveðna niðurstöðu í huga þetta leggjum við í bjartri framtíð mikla áherslu á við erum að afla okkur upplýsinga til þess svo að geta tekið upplýsta ákvörðun og það er aðalmálið ráðherra hefur lagt skýrslu þessa ráðgjafarhóps fram til umræðu á alþingi það er mat flutningsmanna okkar allra þingmanna í bjartri framtíð að slík umræða sé ekki tímabær þar sem nauðsynlegt er að svara fyrst spurningum sem koma fram í skýrslu ráðgjafarhópsins og kortleggja alla þætti verkefnisins áður en hægt er að ræða næstu skref eða taka ígrundaðar ákvarðanir þetta er mjög mikilvægt svo að við séum einhvern veginn ekki að tala okkur hás hérna í þessum sal um eitthvað sem er eða já á einhverjum svona grundvelli þar sem fólk er að vænta ýmislegs án þess kannski að við höfum nógu miklu vissu fyrir því hvað við erum að ræða en það er mikilvægt að við séum öll á sama stað og getum talað út frá sömu hlutum í skýrslu ráðgjafarhópsins kemur fram að þýðingarmikil atriði eru enn háð umtalsverðri óvissu eins og áður sagði meðal þeirra eru forsendur sem hægt er að afmarka betur með frekari rannsóknum og viðræðum við mögulega samningsaðila og nýtast munu í reiknilíkani fyrir þjóðhagslega arðsemi verkefnisins svo sem orkuverð orkumagn lengd samninga eignarhald með sama hætti er unnt að vinna frekar með útkomur úr því reiknilíkani til að mynda um áætluð áhrif á orkuverð innan lands hugsanleg ruðningsáhrif aukningu þjóðartekna og fleira því er hér lagt til að fela ráðherra að hrinda tillögum ráðgjafarhópsins í framkvæmd og ráðast án tafar í þá vinnu sem lögð er til í skýrslu hópsins samanber verkefnaáætlun í sjö liðum á blaðsíðu fjórtán til fimmtán í skýrslunni ég held að það sé ágætt að ég fari hér stuttlega í gegnum þessar sjö tillögur svo að við nú upplýst um það hvað um er að ræða fyrst að það vantar greiningu á þjóðhagslegri hagkvæmni sem sagt það er tillaga um að þessari greiningu veðri fram haldið samhliða því sem aflað verði nýrra upplýsinga jafnframt verði gerð ítarleg kostnaðar og ábatagreining þar sem metin verða möguleg áhrif á raforkuverð innanlands og áhrif þess á raforkukostnað heimila einkum á köldum svæðum auk áhrifa á fjölda starfa og verðmæti þeirra jafnframt verði metin nánar áhrif á rekstrarskilyrði atvinnugreina sem nota mikla raforku á stóriðju og garðyrkju sem og á aðrar atvinnugreinar sem þjóna þeim eða tengjast með beinum eða óbeinum hætti annars að ráðuneytið eða orkustofnun greini sviðsmyndir mögulegrar orkuöflunar og virkjanaraðar í samræmi við aðferðafræði rammaáætlunar og þetta er mjög mikilvægt fyrir mismunandi flutningsgetu tengingar þriðja að landsnet fái heimild til að hefja viðræður í samstarfi við landsvirkjun og eftir atvikum aðra orkuframleiðendur

jafnframt er lagt til að landsnet og landsvirkjun kanni leiðir til fjármögnunar á undirbúningsrannsóknum og hugi að hugsanlegu samstarfsfyrirkomulagi vegna sæstrengs fjórða að ráðuneytið leiti leiða til að afla ofangreindra upplýsinga á með könnunarviðræðum við bresk stjórnvöld á grundvelli viljayfirlýsingar sem ráðherrar beggja landa undirrituðu þrítugasta maí tvö þúsund og tólf markmið þeirra viðræðna yrði að kanna með hvaða hætti afla á íslenskri orku gæti fallið undir breska löggjöf um ívilnanir fyrir endurnýjanlega orku með áherslu á langtímasamninga til þess að minnka áhættu við orkuöflun á íslandi fimmta að skilgreina skilaleið auðlindarentu og þetta er líka mjög mikilvægt því að til þess er nú leikurinn gerður að þjóðin fái eitthvað fyrir sinn snúð sem myndast kann af raforkusölu um sæstreng til ríkissjóðs sveitarfélaga almennings atvinnulífs

sjötta að meta áhrif eignarhalds á sæstrengnum hátt afhendingaröryggis raforku innanlands sjöunda að ráðuneytið hefji athugun á því hvaða lögum og reglugerðum þarf að breyta komi til þess að ráðist verði í lagningu á raforkustreng til evrópu eins og áður sagði erum við í bjartri framtíð ekki að segja að það sé endilega málið að leggja sæstreng til evrópu við erum að segja við vitum ekki út frá þeim upplýsingum sem við höfum núna vitum við ekki hvort það sé ákjósanlegt það er margt sem bendir til þess að það sé til bóta fyrir íslenskt samfélag að kanna það nánar og við leggjum til að við förum í þá umræðu og höfum umræðuna vandaða og upplýsta því leggjum við til að ráðherra fari í það að kanna þessar sjö tillögum svo að við hér á alþingi getum rætt málið á uppbyggilegan hátt án allra getgátna um